hvort það sé ekki ýmislegt í henni sem þurfi að nota til að draga lærdóm af vegna þess að það er búið að einkavæða þessa tvo banka ríkið átti þá sem hlutafélög og það seldi þá til kröfuhafanna það er hlutur af ákveðnu samkomulagi menn komust ekkert hjá því þetta voru ríkisfyrirtæki og eru núna ekki lengur ríkisfyrirtæki voru sem sagt í eigu ríkisins ég vil því spyrja háttvirtan þingmann er eitthvað sem við þurfum að draga lærdóm af í þessari skýrslu telur hann þannig að við lendum ekki nákvæmlega í sömu stöðu gagnvart til dæmis nýju icesave gagnvart krosseigna haldi og raðeigna haldi og svo framvegis svo varðandi kattasmölunina ég er ekkert viss um að háttvirtur þingmaður sé reynslulaus ég minni hérna á atkvæðagreiðsluna um e s b ég bara minni á hana hér fluttu ráðherrar ræður nei nei nei og svo sögðu þeir já hvað er það annað en flokksagi ég minni líka á icesave heldur betur